Azerbaidjanul, ca partener activ al Uniunii Europene în cadrul politicii europene de vecinătate și al Parteneriatului Estic, dar și în calitatea sa de membru fondator al Euronest, trebuie să și respecte angajamentele asumate față de Uniunea Europeană. Respectarea democrației, drepturilor omului și statului de drept, precum și libertățile fundamentale garantate de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de alte tratate internaționale la care Azerbaidjan este parte. O țară care aspiră să devină o democrație recunoscută la nivel mondial nu poate funcționa fără a permite cetățenilor săi să se manifeste pașnic, mai ales tinerilor, și nu este normal să le fie interzis acestora accesul la examene doar pentru că au alte opinii politice decât actualii lideri ai țării. Noi, partenerii europeni, dorim ca în Azerbaidjan să existe un dialog continuu cu societatea civilă, presa să poată să se exprime liber și să poată relata fără presiuni politice, pentru a informa corect opinia publică, să existe acces liber și necenzurat la Internet, pentru a facilita comunicarea între Azerbaidjan și Europa.